C'est ce dont le peuple grec, qui a beaucoup souffert de cette crise, a besoin.

Je ne parle pas de telle ou telle formation politique, je ne parle pas des autorités, même si je tiens à dire à quel point nous avons bien travaillé ces derniers mois avec les autorités pour faire passer ces réformes, qui sont des réformes tout de même difficiles.

D'abord, la question des réformes structurelles. Il y a un paquet ambitieux qui est là, ensuite un mécanisme de contingence qui permet de se protéger des aléas dont, encore une fois, la Commission pense pouvoir être écartée. Enfin, c'est la première fois, depuis novembre 2012 et notamment parce qu'il y a aujourd'hui un paquet de réformes sur la table qui est solide et crédible que nous sommes en mesure de traiter la question de la dette grecque. Nous allons le faire et nous voulons le faire.

C'est aussi mon souhait.